ég tala fyrir frumvarpi til laga um breytingu á fæðingar og foreldraorlofslögum númer níutíu og fimm tvö þúsund það er svolítið kaldhæðnislegt en

háttvirtur fjórði þingmaður reykjavíkurkjördæmis norður katrínar jakobsdóttur sem er einmitt í fæðingarorlofi eftir að hafa eignast son á gamlársdag meðflutningsmenn málsins eru háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir og atli gíslason um er að ræða breytingartillögur við þrjár greinar laganna sem allar miða að því að fylla upp í glufur og sníða af lögunum annmarka sem telja má óréttláta tillögurnar byggja á þeirri meginhugsun að festa í sessi rétt barna til samvista við foreldra eða foreldri núgildandi lög miðast við að tryggja barni samvistir við báða foreldra á fyrstu mánuðum lífsins þó er það þannig að umtalsverður hópur forsjárlausra foreldra nýtir ekki rétt sinn til fæðingarorlofs sem leiðir til þess að börn þeirra njóta í skemmri tíma samvista við foreldri en í þeim tilvikum þar sem báðir foreldrar nýta rétt sinn af þessu skapast misræmi sem leiðir til þess að börn einstæðra foreldra eiga í raun á hættu að njóta minni réttinda en börn hjóna og sambúðarfólks í fyrstu grein þessa lagafrumvarps er lagt til að þetta misræmi verði leiðrétt þannig að það foreldri sem fer með forsjá barns geti sótt um sérstakan aukastyrk með þeim hætti yrðu réttindi barnanna fest í sessi og löggjöfin löguð að þeim kalda veruleika sem blasir við mörgum börnum einstæðra foreldra eftir að sex mánaða fæðingarorlofi lýkur í þessu samhengi má benda á að það er ekki fordæmalaust að sérúrræðum sé beitt til að tryggja réttindi barna einstæðra foreldra slíkar reglur er til dæmis að finna í noregi þar sem fæðingarorlofslöggjöf er ekki ósvipuð því sem gerist hér á landi að því leyti að almenna reglan er sú að hluti fæðingarorlofs er eyrnamerktur föður og hluti móður um þetta er fjallað nánar í greinargerð með lagafrumvarpinu annar liður tillögunnar lýtur að breytingu á þrettándu greinar laganna þar sem orðunum tvö tekjuár í annarri málsgrein verður skipt út fyrir tvö ár með lagabreytingu sem gerð var árið tvö þúsund og fjögur var tímabilið sem miðað er við við útreikninga tekna í aðdraganda fæðingarorlofs lengt úr einu ári í tvö samanber fjórðu grein laga númer níutíu tvö þúsund og fjögur með því að miða við tvö tekjuár en ekki bara tvö ár getur hins vegar skapast talsverður aðstöðumunur

en kona sem fæðir barn í janúar tvö þúsund og átta fær greiðslur sem miðast við tekjur árin tvö þúsund og sex og tvö þúsund og sjö hér geta örfáir klukkutímar til eða frá skapað talsvert ójafnræði milli fólks eftir því hvoru megin er oftar en ekki á uppleið í tekjum til dæmis vegna þess að það lýkur námi og hefur störf á vinnumarkaði í annarri grein þessa frumvarps er lagt til að þetta ójafnræði verði leiðrétt með því að miða orlofsgreiðslur við tvö ár fyrir fæðingu barns í stað tveggja tekjuára í nítjánda grein laga um fæðingar og foreldraorlof segir orðrétt um lögheimilisskilyrði námsmanna með leyfi forseta að jafnaði skal foreldri eiga lögheimili hér á landi við fæðingu barns ættleiðingu eða varanlegs fóstur og hafa átt lögheimili hér á landi síðustu tólf mánuði fyrir þann tíma heimilt er þó að veita undanþágu frá lögheimilisskilyrði hafi foreldrar flutt lögheimili sitt tímabundið vegna náms erlendis enda hafi foreldrar átt lögheimili hér á landi samfellt í að minnsta kosti fimm ár fyrir flutning í þeim tilfellum þar sem foreldrar í hjúskap hafa flutt lögheimili tímabundið til útlanda vegna náms annars þeirra en hitt stundað fjarnám við íslenskan háskóla hefur fæðingarorlofssjóður túlkað lögin á þann veg að réttur þess foreldris sem skráð er við nám á íslandi falli niður því kann það að fara svo að móðir sem fæðir barn sitt í landi sem hún á lögheimili í vegna náms maka síns þar missir rétt til fæðingarstyrks frá fæðingarorlofssjóði þriðju grein frumvarpsins er því ætlað að koma í veg fyrir þetta og tryggja báðum foreldrum eðlilegan fæðingarstyrk þegar svona stendur á frá því að núgildandi lög um fæðingar og foreldraorlof tóku gildi hefur reynslan leitt í ljós að þar eins og í annarri löggjöf má finna glufur sem koma í veg fyrir að þau nái fyllilega tilætluðum árangri með þessum tillögum er leitast við að fækka þessum agnúum og er það von flutningsmanna að full samstaða myndist hér á alþingi um að styðja þetta sanngirnismál herra forseti ég legg til að að lokinni þessari umræðu verði málinu vísað til annarrar umræðu og til háttvirtrar